Frau Präsidentin! Herr Kommissar, Sie haben, glaube ich, gerade den Nagel auf den Kopf getroffen, indem wir alle gemeinsam feststellen, dass wir in der Lage sind, eine dritte industrielle Revolution in Europa zu starten, wenn wir begreifen, dass wir die Nachhaltigkeitschancen als eine industrielle Chance wahrnehmen. Dann haben Sie auch von Ressourcen gesprochen, und da bringen Sie mich auf einen Gedanken, den ich heute total vergessen habe. Ich habe nämlich die Humanressourcen in meinem Büro vergessen. Und, Frau Philipp, erlauben Sie mir bitte, Sie haben geackert wie ein Pferd, Erfolge wunderbar, Sie waren eine ganz leitende Person in dieser Frage. Und dafür möchte ich mich gerne bedanken!